Ich finde es wichtig und richtig, dass wir heute die Lage in Syrien differenziert in den Blick nehmen. Ich denke, die Beiträge der Vorrednerinnen und Vorredner haben gezeigt, dass es durchaus eine ganze Menge Überschneidungen und Gemeinsamkeiten gibt.

Die kurdischen Gebiete im Norden Syriens haben es bisher geschafft, der Gewalt ein Stückchen Einhalt zu gebieten und einen Rahmen, eine demokratische Grundstruktur aufzubauen. Über 1 Million Syrer sind deshalb in diese kurdischen Siedlungsgebiete geflohen. Aber diese Region wird von ihren Nachbarn isoliert und ist abgeschlossen von humanitärer Hilfe.